Asta o putem face printr o acțiune extinsă și eficientă a diplomației pentru mediu, astfel încât la Durban să putem obține ținte clare pentru ne atinge scopul. Trebuie să aducem o dinamică nouă în cadrul negocierilor Uniunii Europene și trebuie să facem în așa fel încât să încurajăm partenerii să reducă emisiile de gaze. De asemenea, trebuie să sprijinim crearea acelui Fond verde, astfel încât să putem să susținem toate măsurile necesare pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice.

Pentru că cele mai afectate în urma schimbărilor climatice sunt categoriile de populație defavorizate, cei care trăiesc în sărăcie și la limita riscului de sărăcie, în special femeile și copiii. Avem nevoie să protejăm aceste categorii. În rest, sunt sigură că vom vorbi cu o voce comună, ca Uniune Europeană, și vom pleda pentru o dezvoltare inteligentă, pentru crearea de locuri de muncă și pentru securitate socială, pentru că acesta este rolul important pe care noi îl avem la Durban.